Krajiny východnej Európy, v ktorých žije početná rómska menšina, sú často kritizované za nedostatočnú starostlivosť o rómske etnikum. Za touto všeobecnou kritikou však nenasledujú žiadne vecné návrhy, ktoré by popísali možné spôsoby ako civilizovane a kultivovane integrovať rómske etnikum do majoritnej spoločnosti. V súčasnosti prebiehajúca deportácia stoviek Rómov z Francúzska do krajín ich pôvodu naznačuje, že spôsobu života prisťahovaných rómskych rodín, ich hodnotovému rebríčku, ich vzťahu k majoritnej spoločnosti nerozumejú ani v krajine, ktorá má bohaté skúsenosti s integráciou imigrantov prakticky z celého sveta.

Môže však byť štartovacím mechanizmom nového spoločného procesu Európskej únie a členských štátov ku komplexnému a intenzívnemu riešeniu tohto problému.